Señor Presidente, las campesinas que desarrollan su actividad en las explotaciones agrarias familiares en Europa han tenido y siguen teniendo muchas dificultades para acceder, para poder cotizar a la seguridad social. Unas veces por razones legales, otras por razones económicas, y otras por razones culturales, pero en todos los casos con una base en la discriminación que sufrimos las mujeres. A finales del siglo XX ha habido luchas importantes y significativas por parte de las campesinas austriacas para conseguir el derecho a pensión y también por parte de las campesinas de Galicia que estaban casadas con hombres que tenían otras profesiones y a las que, como sus maridos ganaban más que ellas en la agricultura, se les negaba el derecho a pagar la seguridad social. Esto supuso que hoy también la mayoría de las campesinas tengan pensiones inferiores a los campesinos. Señora Thyssen, le pido que, cuando analicen esas prioridades para reducir la brecha de las pensiones, tengan en cuenta a las campesinas.